Frau Präsidentin, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! In den vergangenen Wochen gab es aus den USA endlich einmal ein positives Signal, das die Welt aufhorchen ließ. Dieses Signal kam aber nicht aus dem Weißen Haus, auch nicht aus dem Kapitol, sondern von der Straße. Mit der Bewegung hat die amerikanische Bevölkerung ein Beispiel für Widerstand gegen das Diktat des Finanzkapitalismus gesetzt, das weltweit beachtet und aufgegriffen wurde. Gestern wurden bei Nacht und Nebel die Zelte des Protests in den ganzen USA in einer offensichtlich konzertierten Aktion der Bürgermeister von der Polizei geräumt und zahlreiche Menschen verhaftet.

Es beschreibt die Weigerung der Regierenden, die Forderungen aus der Bevölkerung aufzugreifen. Doch genau diesen Anspruch stellt meine Fraktion an ein transatlantisches Gipfeltreffen. Nicht die Bürger gehören verhaftet, sondern die Betrüger, die durch Gewinne aus Subprime Krediten noch reicher geworden sind. Der Gipfel sollte gerade nach dem G20 Treffen thematisieren, wie weit die Schere zwischen der armen Bevölkerungsmehrheit und den Superreichen inzwischen auseinanderklafft. Der Gipfel sollte starke Beschlüsse zum Verbot von Wucherzinsen fassen, ob für Privatleute oder für ganze Staaten. Der Gipfel sollte die Augen öffnen und sehen, dass inzwischen 10 der Bevölkerung der USA und der Mitgliedstaaten der EU ihre Arbeit verloren haben.

40 Die Finanzmärkte saugen das benötigte Investitionskapital aus der realen Wirtschaft und aus den Staatshaushalten heraus und entziehen ihnen Profite. Diese gigantischen Probleme muss der Gipfel aufgreifen. Zu ihrer Lösung bedarf es einer neuen qualitativen partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen dem US Kongress, dem EP und den Parlamenten der EU Mitgliedstaaten, um gemeinsame Linien in der dringend benötigten Gesetzgebung zu definieren. Ein erweiterter TLD wäre auch das geeignete Forum, um weitere Differenzen zwischen der EU und den USA anzusprechen, sei es in der Themenlatte von Ihnen angesprochen in der Friedenspolitik, in der Klimapolitik oder in den Persönlichkeitsrechten.